virðulegur forseti það er langt liðið fram á daginn svo ég ætla ekki að hafa langt mál um þá tillögu sem hér liggur fyrir og lætur lítið yfir sér en varðar nokkuð stórt mál þessa þingsályktunartillögu um lagningu raflína í jörð flyt ég ásamt með öllum þingmönnum í umhverfisnefnd þingmönnum allra flokka og áheyrnarfulltrúa einnig en það eru þau guðfinna s bjarnadóttir kjartan ólafsson illugi gunnarsson og ólöf nordal háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins í umhverfisnefnd þingmennirnir árni þór sigurðsson og kolbrún halldórsdóttir frá vinstri hreyfingunni grænu framboði háttvirtur þingmaður framsóknarflokksins höskuldur þórhallsson og kristinn h gunnarsson sem er áheyrnarfulltrúi í nefndinni og situr fyrir frjálslynda flokkinn sem kunnugt er auk mín og katrínar júlíusdóttur frá samfylkingu og formanns fjárlaganefndar háttvirtur þingmaður gunnars svavarssonar sem er sérlegur áhugamaður um efnið þannig er eins og menn vita að það hafa á undanförnum árum verið vaxandi deilur um ýmsar stórframkvæmdir og þá ekki síður virkjunarframkvæmdir víðs vegar um landið og stór hluti af þeim deilum auðvitað snúist kílómetra neikvæð umhverfisáhrif og hluti þeirra sannarlega verið línulagningar og ekki síst þau sjónrænu áhrif sem þær hafa haft víða á ósnortin víðerni og auðvitað líka áhrif á landeignir manna og landvernd og þróun byggðar í einstökum sveitarfélögum og þar fram eftir götunum sú tillaga sem hér er flutt miðar að því að sett verði niður nefnd á vegum þriggja ráðuneyta iðnaðar umhverfis og fjármála með fulltrúum frá umhverfisnefnd alþingis og iðnaðarnefnd með fulltrúum frá samorku og náttúruverndarsamtökum og frá sambandi íslenskum sveitarfélaga til að gera um það langtímaáætlun hvernig koma megi þeim raflínum sem við nú höfum í lofti í jörð og hvaða kröfur eigi síðan að gera um lagningu nýrra lína vegna þess að það liggur auðvitað fyrir að nýjar línu munu fyrst og fremst rísa í tengslum við iðnaðar eða atvinnustarfsemi þeir munu ekki vera til að þjóna heimilunum við höfum þegar reist allar þær línur sem við þurfum til þess fyrir hið almenna atvinnulíf og heimilin í landinu það er vaxandi krafa um það að ný starfsemi þurfi að kosta mestu umhverfislausnir og það er eðlilegt að við skoðum það með hvaða hætti sé hægt að standa að bæði löggjöfinni og gjaldtökunni þannig að ný verkefni sem kalla á nýjar línulagnir þurfi einfaldlega að kosta bestu umhverfislausnir sem eru auðvitað lagning raflína í jörð í þeim tilfellum sem nýjar línur eru lagðar sem þá líka verður hvati til þess að orkan verði á hverjum tíma nýtt sem næst upptökum sínum og er þá í samræmi við þær kröfur sem heimamenn hafa víða í vaxandi mæli verið að gera um það að orkan sé nýtt heima í héraði en ekki flutt með miklum línulögnum á milli héraða og jafnvel heilu landshlutana þá liggur það fyrir að við þurfum að fara í á næstu árum verulegar endurnýjanir á þeim línum sem fyrir eru þær loftlínur sem við höfum í rafmagni spanna nú um þrjú þúsund kílómetra í lengd talið og skiptast aðallega í þrjá flokka við erum með lægstu spennuna þrjátíu og þrjú og sextíu og sex kílóvolt úti í hinum dreifðu byggðum sem sannarlega er mikill ávinningur í að setja í jörð meðal annars vegna þess að þannig losna menn við vandamál sem fylgja ísingum og því að línur leggist niður og brotni og bili í illviðrum sem gerist annað veifið á íslandi og það er sannarlega hagkvæmt að leggja þessar línur í jörð við þær aðstæður sem við höfum í dag og er iðulega gert við endurnýjun en þessar línur spanna um þúsund kílómetra af þessum þrjú þúsund síðan erum við með hundrað þrjátíu og tvö kílóvolta spennu sem er rúmlega þúsund kílómetra af línum í landinu og lengi vel var það talið miklum mun dýrara að leggja það kerfi í jörð heldur en vera með það í lofti en nú sýnir það sig að sú reynsla sem menn hafa af því að leggja bæði í lofti og jörðu frá nesjavöllum fyrir tíu árum síðan þegar við í stjórn orkuveitu reykjavíkur réðumst þar í að reisa raforkuverið á nesjavöllum þá lögðu menn helming línunnar til reykjavíkur í jörðu en hinn helminginn í lofti það kemur í ljós að fyrir tíu árum síðan var kostnaðarmunur á þessum tveimur leiðum ekki nema rétt liðlega fjörutíu prósent

það er nú þannig að með hverju árinu sem líður minnkar kostnaðarmunurinn á þessum tveimur leiðum við erum að fá aukna framleiðslu á jarðstrengjum og lægri verð og einfaldlega eftir því sem tæknin þróast fáum við betri lausnir í þessu rétt eins og áður var með símann menn þekkja þá sögu að fyrir hundrað árum síðan riðu bændur til reykjavíkur til þess að mótmæla línulögnum með síma um sveitir landsins og vildu fá þráðlaus fjarskipti framsýnir með eindæmum íslenskir bændur en það var lagt í loftlínum um landið allt eins og menn þekkja og var auðvitað ákveðinn vitnisburður um framfarir og framþróun en er nú þessum hundrað árum síðar allt saman komið í jörð og fjarskiptalagnir í lofti heyra einfaldlega meira og minna sögunni til við flutningsmenn gerum ráð fyrir því að við eigum að geta séð nær allar raflínur með þeim hætti fyrir komið undir miðja þessa öld það er það er verkefni sem klárlega tekur okkur áratugi og það er þannig um sjö hundruð fimmtíu kílómetra eða rétt liðlega fjórðung af þeim raflínum sem eru í jörð og eru á hárri spennu tvö hundruð kílóvoltum og þar yfir þar er það enn sem komið er ekki hagkvæmt að leggja þær í jörðu en þar hefur kostnaðarmunur minnkað stórum á undanförnum árum og við hljótum að sjá fram á það að með tækniþróun verði það góður kostur og það er rétt að huga nú þegar og nefndinni falið að huga að undirbúningi undir það meðal annars með því að huga að lagnaleiðir fyrir það kerfi og líka hvaða áhrif það hefur á heildarhönnun kerfisins að það pólitíska stefnumið verði sett að við setjum allar jarðlínur í jörð nema í algerum undantekningartilfellum sem eru þá þau þar sem það er meiri umhverfisfórn í því að fara með línurnar í jörð heldur en að spenna þær í loftið og það er auðvitað til mjög sérstæðar einstakar jarðmyndanir sem þannig er um eða náttúra sem þannig þarf að vernda ég ætla út af fyrir sig ekki að hafa fleiri orð um þetta sjálfsagða framfaramál virðulegur forseti bara greiða fyrir því að málið komist til nefndar og í framhaldinu fái það afgreiðslu og ríkisstjórnin geti sett af stað nefnd sem geri skipulagsáætlun um af því að við höfum verið að ræða skipulagsáætlanir í allan dag skipulagsáætlun um það með hvaða hætti við á næstu árum og áratugum komum þeim raflínum sem í lofti eru í dag öllum í jörð